Najlepša hvala! Najprej, verjetno se obe, ker prihajava iz Kranja, strinjava, da je bila obnova tega mostu ekstremno, ekstremno nujno potrebna, pa je mogoče to še, premalo poudarjena, beseda. Kot drugo, se strinjam, da je bila komunikacija in obveščanje javnosti napačno. Povedala sem to prvi dan, ko se je, most zaprl, zato na ministrstvu za infrastrukturo pripravljamo protokol, kako bo treba ob takšnih primerih skupaj z občino obveščati, občane oziroma vse tiste, ki, pot, ki postane kar naenkrat zaprta, uporabljajo. Ampak za nazaj se stvari pač ne da spremeniti. Drugo, želim poudariti, da dela v tem trenutku potekajo v skladu s terminskim planom in sprostitev prometa na mostu je predvidena za osmi marec dva tisoč devetnajst. Nihče, do danes še ni kakorkoli, bom rekla, problematiziral tega datuma, še več, vsakič, vsakokrat, ko preverim, kako poteka obnova, povejo, da je vse v terminskem planu, in še več, dogovorjeni smo bili, da preverijo in pogledajo, ali se da mogoče to še nekoliko skrajšati. Seveda je res, da je dosti odvisno od vremenskih razmer, ampak kot ste že sama ugotovila, v tem trenutku so še vedno, bom rekla, ali pa so bile do nedavnega, še vedno ugodne za obnove, oziroma, gradnje. Ne bom vam danes naštevala, kaj vse je treba narediti, ker verjetno to tudi ni bil namen, vprašanja. Lahko vam dam zagotovilo, da tedensko bedim nad tem projektom, mogoče tudi zato, ker od začetka, se pravi od štiriindvajsetega septembra, ko se je most kar naenkrat zaprl, in verjeli ali ne, to pot uporabljam tudi sama, in ne kot ministrica ne kot občanka nisem bila, bom rekla, obveščena, da se tisti ponedeljek, po tem mostu ne bom mogla peljati, v službo. Bom pa še eno zanimivost povedala oziroma še to najprej, seveda smo preverjali tudi, koliko ljudi in zakaj samo toliko ljudi v določenem, roku na mostu. Odgovorjeno je bilo, da toliko ljudi, kot jih je bilo potrebnih, oziroma toliko delavcev, kot jih je bilo potrebnih, so ves čas na mostu oziroma, delovišču. Če greste zdaj mimo, lahko vidite, da jih je že, bistveno več, skratka, narava dela na začetku je bila taka, da ni dopuščala večjega števila oziroma ni dopuščala in bilo potrebe po večjem številu ljudi, na tem mostu. Sem pa nedavno nazaj, na eni otvoritvi razstave, ki je ravno tako govoril o eni drugi cesti, v Kranju srečala kje gospo, ki živi v neposredni bližini, se pravi, prva hiša na vrhu tega mostu, in me je prosila, da ob prvi priliki, ki jo bom imela, podam, bom rekla, vse pohvale in zahvale delavcem, ki na tem mostu delajo, ker ona vidi te stvari drugače kot mi, ki pridemo mogoče enkrat ali dvakrat na dan mimo. Gospa je pač cel dan tam in pravi, da se stvari, dogajajo čez cel dan. In še enkrat, moja zaveza, obljuba vam in Kranjčankani, Krajnčankam in Krajnčanom je, da bom tudi naprej budno spremljala dogajanje na tem, mostu in zahtevala, redna poročila in striktno vztrajala na spoštovanju, rokov, ker se še kako zavedam, kako je ta cestna povezava za Kranj in, ljudi pomembna.